Voor die mensen die dat geloven of dat nog steeds denken is het heel belangrijk om te weten dat biodiversiteit de kern is van ons voedsel, de kern van schoon water.

Dat is de waarde van biodiversiteit en daar moeten wij het over hebben.

Maar ook in de visserij, ja, het wordt steeds moeilijker om te vissen, maar hoe komt dat? Omdat wij overbevissen!

2020. Wij moeten het hebben over beleid nú! Wij hebben het in dit huis ook over ons landbouwbeleid en over ons visserijbeleid.